Poparłam sprawozdanie w sprawie roli regionów i miast Unii Europejskiej we wdrażaniu porozumienia paryskiego z konferencji COP21 w sprawie zmian klimatu z kilku względów.

Powinniśmy wspierać inicjatywy, które pomagają chronić życie i zdrowie naszych obywateli. Dobrym przykładem jest zwiększenie wsparcia dla termomodernizacji budynków publicznych. Zgadzam się z tym, że budżet polityki regionalnej powinien zostać zwiększony po 2020 r. Dodatkowo środki finansowe są niezbędne, aby wspierać innowacje i badania naukowe, które pomogą opracować nowe technologie umożliwiające redukcję zanieczyszczeń. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia szczególnie regionów górniczych, które tak jak polski Śląsk znajdują się w trakcie transformacji energetycznej. Mam nadzieję, że środki na nowoczesne technologie węglowe znajdą się w tym projekcie.